Frau Präsidentin, sehr verehrte Frau Hohe Vertreterin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Viele der Vorrednerinnen und Vorredner haben bereits auf die katastrophale Lage in Libyen hingewiesen.

Ich möchte auch das aufgreifen, was die Hohe Vertreterin gesagt hat.

Es ist vor allen Dingen der Aktionsplan, der den Weg weist zu einer politischen nationalen Aussöhnung unter Einbeziehung aller wichtigen Akteure im Land. Und zweitens Wir sollten als Europäische Union auch weiterhin unseren humanitären Verpflichtungen nachkommen. Im Februar dieses Jahres haben wir als Europäische Union drei neue Programme verabschiedet, um die Lage der Migranten vor allem in Libyen zu verbessern.

Das ist ein wichtiger Schritt, wenn auch nur ein kleiner Schritt von vielen, um das Leben der Menschen in Libyen zu verbessern und das Land zu stabilisieren.